Madame la Présidente, les répercussions du printemps arabe continuent de ricocher sur tous les domaines de notre politique extérieure.

Aujourd'hui, le formidable espoir né des revendications démocratiques en Tunisie, en Égypte ou en Libye doit être converti en projets concrets de développement partagé. Les premières priorités sont déjà identifiées aide humanitaire, coopération sécuritaire, soutien économique et soutien institutionnel.

L'Europe peut s'appuyer sur les deux instruments qui sont à sa disposition pour accompagner ce développement la politique européenne de voisinage et le Parlement de l'Union pour la Méditerranée.